Competitivitatea Uniunii Europene pe plan internațional se bazează în primul rând pe calitatea resurselor umane, iar Uniunea este recunoscută ca fiind un centru de excelență în domeniul educației.

Unele state membre, aflate într un proces de consolidare fiscală, au diminuat bugetele alocate educației. Regret că în România, în ultimii doi ani, multe școli, în special din zonele rurale, și mii de posturi din învățământ au fost desființate. Principalul efect al acestor măsuri este creșterea abandonului școlar, în special în zonele rurale, ceea ce pune în pericol viitorul noilor generații. Viitorul statelor membre și competitivitatea Uniunii depind de calitatea și, mai ales, de accesul universal la educație. Educația este un drept și nu trebuie să devină un lux. De aceea, solicit Comisiei să se asigure că accesul la educație este garantat în toate statele membre, iar investițiile în educație devin prioritare.